Señor Presidente, señor Comisario, entramos en un año electoral, por lo que la discusión que suscita este razonado informe es muy oportuna. Queremos los europeístas ambiciosos que, al cabo, en el horizonte temporal, exista una convención y también una reforma de los Tratados que reputamos ineludible. Pero, de momento, no estamos en ese horizonte. En lo que estamos es en explotar las posibilidades que ofrecen los actuales Tratados en vigor para conseguir mayor eficacia en las instituciones europeas, para servir mejor a los ciudadanos y para hacer más transparente nuestra gestión. Debemos esforzarnos por llevar a las plazas y a las calles europeas —con motivo de la campaña electoral— todos los asuntos que justamente se tratan en este informe, para debatirlos y para que las cuestiones internas de los Estados no nos hurten la posibilidad de discutir sobre Europa, sobre sus necesidades, sobre los anhelos y preocupaciones de 500 millones de ciudadanos.